Doamnă președintă, la nivelul Uniunii există programele școlare de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte, ceea ce permite statelor membre să includă în aceste programe și alte specialități locale, cum ar fi mierea.

Propun diversificarea programelor educaționale la nivel de bază și profesional în domeniul apiculturii, pentru a încuraja tinerii să aleagă profesia de apicultor, pentru a reînnoi generațiile în sectorul respectiv.